Von daher, glaube ich, ist dies einer unserer besseren Tage heute.

Deswegen, Herr Rechnungshofpräsident, möchte ich Sie bitten, dass wir das Problem da benennen, wo es ist, damit wir gezielt Abhilfe schaffen können. Wir glauben, dass nicht alle Mitgliedstaaten die gleichen Probleme haben.

Das ist für uns sehr wichtig. Ich bin besorgt In Ihrem Bericht steht, dass erst drei Viertel der Behörden vom Kohäsionsfonds benannt worden sind. Wenn es keine Behörden gibt, wie kann dann das Geld ausgegeben werden?

Leistungsberichterstattung ich gratuliere zu dem Kapitel.

Aber es wäre wichtig zu wissen, welchen Teil wir erreichen und welchen Teil wir nicht erreichen.

Hier brauchen wir natürlich auch Abhilfe, das kann ja auf keinen Fall so bleiben. Eine Herausforderung Finanzinstrumente.